Jestem trochę pokrzepiony tym, co powiedział wczoraj szef EBI, bo mówił, że nie będzie takiego topora nad tymi inwestycjami, które są w toku, ale chciałbym także poznać Panów zdanie na ten temat, bo uważam, że sprawa jest istotna.